Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je vais commencer par vous donner un chiffre

Grâce à la révision de cette législation en matière de coopération des autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, de véritables avancées sont à saluer, car les autorités nationales bénéficieront maintenant de pouvoirs élargis et adaptés à l'évolution de la société numérique, adaptés à leur temps afin de mettre fin aux trop nombreuses violations en ligne de ces droits. Je tiens d'ailleurs à féliciter Olga Sehnalová, comme cela a déjà été fait, pour son excellent travail de rapporteure en la matière et je salue notamment les avancées suivantes le réel pouvoir d'enquête pour les autorités nationales, la création de sanctions et l'indemnisation du consommateur, la mise en place d'un mécanisme d'alerte et le renforcement du rôle des associations de protection des consommateurs dans ce processus.